Hvala lepa za besedo. Moj amandma se nanaša na državno cesto R dva štiri štiri sedem, odsek nula dvesto devetdeset, kjer je v letošnjem letu predvidena, obnova treh, odsekov v dolžini dobrih štirih kilometrov, izgradnja hodnikov za pešce in pa, prehodov za pešce ter tudi, dveh mostov, ki sta v zelo katastrofalnem, stanju. Ne govorimo pa o obnovi ceste kot v celoti, zato sem tudi vložil amandma. Gre za izredno katastrofalno cesto, niti ne veš, a ti ljudje, blendajo ali je tako razrita, dejansko. Za naslednje leto napovedujejo tudi obnova v predoru Trojane, kar pomeni, da bo ves promet preusmerjen na to cesto, prav tako pa je že zdaj preusmerjen, sploh kadar se zgodijo, nesreče gre ves promet, tukaj po tej uničeni cesti. Ogrožena je, varnost, vseh udeležencev v prometu, zato predlagam, povišanje sredstev za obnovo. Hvala lepa.